Kuna täna on Eestis emakeelepäev, siis ma tahaksin seda austada eestikeelse kõnega. Esiteks peame me tähele panema, et Islandist võib kujuneda maailma juhtiv riik informatsiooni ja sõnavabaduse alal, eeskätt tänu IMMI le Islandi moodsa meedia initsiatiivile ja sellepärast on roheliste poolt ka esitatud muudatusettepanek, mis IMMI meie raportisse sisse tooks, ja ma palun kõikidel, kes suudavad, selle poolt hääletada. Teiseks on meil eriarvamusi makrellikvootide küsimuses ning raporti üleskutse osapooltele on väga täpne ja asjakohane, aga fraas, mis räägib kalapüügi ajaloolistest õigustest, tuleb välja hääletada, sest kui me vaatame planeedi ajalugu, siis saab meile kohe selgeks, et kalad elasid siin enne inimest ja ajaloolised õigused kalanduses on sarjast endine Taani Vabariik Island.